durchgeführt, zunächst im Fall des Herrn Kollegen de Graaff.

Ich werde eine verhängen.

Herr Bay hat den von mehreren Kollegen und Kolleginnen erhobenen Vorwurf, er hätte in Abwesenheit von Frau Le Pen für Frau Le Pen abgestimmt, abgestritten. Er hat gesagt, das träfe nicht zu, das habe er nicht getan. Ich habe daraufhin die betreffenden Kollegen und Kolleginnen, die mir geschrieben hatten, dass sie gesehen haben, dass Herr Bay anstelle von Frau Le Pen abgestimmt hat, um ein Gespräch gebeten. Das Gespräch hat stattgefunden Sie gehören ja auch zu den Kollegen sie sind von mir angehört worden. Alle in Rede stehenden Kollegen haben mir versichert in einem zu unterzeichnenden Protokoll, das von den Kollegen auch signiert wird dass sie dabei bleiben, dass sie gesehen haben, dass Herr Bay abgestimmt hat. Sobald ich diese Ermittlungen abgeschlossen habe, werde ich mit Herrn Bay erneut darüber reden und dann eine Entscheidung treffen, wie ich damit umgehe. Denn hier sind wir in einer Situation, dass vier oder fünf Kollegen sagen Das war so, das haben wir gesehen, ein Kollege sagt Nein, das habe ich nicht gemacht. Die Ermittlungen betreffend die Frau Abgeordnete Le Pen sind so, dass mir mitgeteilt wurde, dass Frau Le Pen während des Abstimmverhaltens, das Herrn Bay vorgeworfen wird, im Saal war. Das wird dazu führen, dass ich Frau Le Pen zu diesem Punkt einvernehmen muss, zumindest dahingehend, ob sie gewusst hat, dass der Kollege für sie abstimmt oder ob sie es nicht gewusst hat. Ob der jetzt Generalsekretär des Front National ist oder nicht, spielt in dem Zusammenhang keine Rolle. Aber wir werden es jedenfalls ermitteln müssen.